L'ultimo incontro, però, ne ha evidenziato tutte le contraddizioni. Molto infatti fa discutere, ad esempio, che la decisione di tenere questo importante evento abbia stabilito la Turchia come nazione ospitante, una nazione che ancora oggi persegue 29 utenti di Twitter per avere espresso semplicemente delle critiche al governo. L'IGF deve tenere vivo il dibattito e il confronto su temi fondamentali, quali la neutralità della rete e il divario digitale, ma non deve dimenticare che il diritto alla libertà di parola deve essere garantito soprattutto anche sul web.